Zuallererst möchte ich unserem Berichterstatter Sergio Cofferati danken für zweieinhalb Jahre harte Arbeit und vor allen Dingen für das Ergebnis, das erreicht wurde und das von unserer Fraktion auch unterstützt wird. Die Überarbeitung der Richtlinie zielt darauf ab, die bislang unzureichende Einbeziehung der Aktionäre in Unternehmensentscheidungen zu überwinden, die Transparenz bei der Stimmrechtsausübung von Anteilseignern zu erhöhen und durch die Stärkung der Aktionärsrechte eine bessere Kontrolle der Unternehmensführung zu erreichen, und genau dies wird künftig der Fall sein. So werden Aktionäre über die Unternehmen, in die sie investieren, künftig besser informiert sein und auch über die Vergütung von Managern abstimmen können. Und zum ersten Mal in der Geschichte des europäischen Gesellschaftsrechts wird darüber hinaus die Rolle der Stakeholder anerkannt insbesondere der Beschäftigten, die keine Aktionäre sind.

Für unsere Fraktion ist die länderspezifische Berichterstattung über steuerrelevante Unternehmensdaten eine Kernfrage bei der Bekämpfung von Steuervermeidung.

Der Wettlauf um Steuervermeidung muss gestoppt werden das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns.